Perspektywa finansowa to jest wizja Unii Europejskiej, czyli naszej wspólnej przyszłości, ubrana w liczby. Jej uzgodnienie to jest najpoważniejszy sprawdzian woli politycznej bycia razem, bo tu nie wystarczą polityczne deklaracje ani tzw.

80. rysuje się rzeczywista szansa zreformowania strony dochodowej budżetu, która była zawzięcie krytykowana, ale także zawzięcie broniona przez ostatnie lata. Nie było to do pomyślenia w epoce premiera Camerona, tak że wykorzystajmy tę szansę.